Es besteht hier ganz klares Einvernehmen darüber, dass wir die beste Gesundheitsversorgung und vorsorge für die Europäerinnen und Europäer brauchen.

Dazu gehören neue, moderne Behandlungsmethoden. Das alles wird leider nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft ohne Tierversuche nicht gehen. Daher halte ich den vorliegenden Bericht für einen recht gelungen Versuch, den Balanceakt zwischen Tierschutz und Gesundheitsvorsorge und versorgung für die Menschen zu finden.